În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Victor Caldeira pentru acest raport clar și relevant pentru activitatea Comisiei și pentru execuția bugetară pentru 2009. În al doilea rând, vreau să lămuresc din start un lucru foarte important pentru noi o dată la cinci ani suntem aleși, trimiși în Parlamentul European de către cetățenii europeni, cei care plătesc taxe și impozite și care alcătuiesc, într un final, acest buget. Din punctul lor de vedere, pentru că periodic ne întoarcem acasă și ne întâlnim cu ei, execuția bugetară pe 2009 nu poate fi una bună. O să vă dau doar două motive. În primul rând, pentru că declarațiile naționale de management nu sunt susținute de factorul politic nu au nici semnătura ministrului de finanțe, nici semnătura prim ministrului. Prin urmare, nu știm cine răspunde pentru aceste declarații naționale de management și cât de clare sunt acestea și cât de corecte. Se deschide, practic, drumul pentru o raportare mincinoasă și, dacă nu mincinoasă, măcar incompletă. În al doilea rând, pentru erorile făcute în gestionarea fondurilor europene, tot statul național este cel care trebuie să plătească banii înapoi Comisiei. Cu alte cuvinte, cetățenii europeni plătesc o dată bani pentru alcătuirea bugetului european, pe de altă parte, tot ei, în calitate de păgubiți, acoperă paguba în bugetul național. Deci, de două ori, cetățenii Uniunii Europene plătesc banii pentru greșelile, erorile sau chiar fraudele în gestionarea fondurilor europene. În al treilea rând, aș vrea să vin în întâmpinarea Comisiei, în întâmpinarea Curții de Conturi Europene și să sprijin, la rândul meu, conectarea mai bună a acesteia cu instituțiile naționale de audit în fiecare stat membru. Cred că, dacă vrem mai mulți bani la buget, trebuie să cheltuim mai bine în primul rând banii pe care îi avem iar, ca să cheltuim mai bine banii pe care îi avem, trebuie să știm în primul rând unde sunt probleme și cum le putem rezolva.